Já souhlasím s tím, že přepravovat by se mělo maso a ne živá zvířata.

Samozřejmě zvýšit kontrolu, kontrolovat na hranicích, to je řešením a sankcionovat ty, kteří nedodržují vhodné podmínky pro přepravu zvířat.

Obávám se ale, že nemůžeme zakázat dopravu zvířat do třetích zemí, spíše opravdu kontrolovat a vyžadovat plnění významně ochranných standardů.